Señor presidente, señor alto representante, ¿cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa de su misión a Caracas, su misión para negociar con la dictadura?

Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura.

Quiero dejar claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela, que, primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él.

Y, segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres con las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las medidas legislativas.